virðulegur forseti ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir sitt andsvar fyrri spurningin varðaði stöðu öryrkja þar sem þingmaðurinn segir að það snúist um einstaklingshyggju að öryrkjar njóti þess að geta notið finna tekna óháð stöðu maka í mínum augum snýst þetta um réttinn til að lifa með reisn sem sýnir okkur kannski að við nýtum okkar

eftir því hvaðan við komum í stjórnmálum ég er hins vegar þeirrar skoðunar og þeirrar sannfæringar að samfélagið sé sem betur fer að leiðréttast frá því sem ég ræddi hér í minni ræðu áðan að hægrið var orðið norm og það gilti um miðjuflokkana líka þeir fóru að stíga allt of þungt í hægri fótinn og ég held að við finnum það öll sem hér erum varðandi evrópusambandið og ég þakka þingmanninum fyrir að fara með mína ógleymanlegu atkvæðaskýringu þar þá er ég þeirrar skoðunar og það snýst ekkert um flokksaga í sjálfu sér þá er ég þeirrar skoðunar að það sé skynsamlegt að gefa þjóðinni möguleika á því að taka afstöðu til samnings um aðild að evrópusambandinu ég er þeirrar skoðunar að það sé mikilvæg lýðræðisleg spurning sem almenningur á íslandi eigi að fá að svara og sé tímabært að hann fái að svara hvers vegna sagði ég já ég er jafnmikið þeirrar skoðunar að það sé vond hugmynd að ganga í evrópusambandið og sennilega verri hugmynd núna en oft áður en varðandi umræðuna almennt um flokksaga og ég hef orðið þess áskynja að þingmaðurinn hefur mikinn áhuga á þeirri umræðu sem ég held að þyrfti í raun og veru meiri tíma hér við skulum ekki gleyma því að flokkur er í raun og veru hópur fólks sem sameinast um tiltekin sjónarmið og tilteknar hugmyndir flokkar hafa þann háttinn á að finna sér sínar leiðir til þess að koma þeim hugmyndum og þeirri skoðun áleiðis í gegnum oft og einatt meirihlutaákvarðanir í viðkomandi flokki mér finnst því svolítið á skjön við lýðræðishugsun að tala um að það snúist um einhverjar múlbindingar